Esta huelga viene inspirada por las grandes movilizaciones de pensionistas y la iniciativa de la Carta comunitaria de los derechos sociales, que aboga por construir un modelo socioproductivo diferente, que ponga en el centro la vida, dando prioridad al cuidado de las personas y a la sostenibilidad del planeta. Queremos mostrar nuestro apoyo a dicha convocatoria e instar a la Comisión a que persiga medidas que hagan que los Estados implementen pensiones y salarios mínimos dignos, garanticen el derecho a volver vivos del trabajo y la eliminación de la brecha salarial, implanten la jornada laboral de 35 horas, eliminen los recortes sociales, apuesten por los servicios públicos y establezcan cláusulas sociales en todas las contrataciones administrativas. Los derechos que hoy disfrutamos no nos los ha regalado nadie.